Herr Präsident! Ich bin mit dem erzielten Kompromiss zufrieden. Der Versuch des Rates, den EAD für sich exklusiv zu vereinnahmen, wurde abgewehrt, die Gemeinschaftsmethode bleibt erhalten, wo sie praktiziert wurde, ebenso wie Haushaltsrechte und Kontrolle des EP.

An uns selbst habe ich folgende Aufforderung Nehmen wir auch im außenpolitischen Bereich die uns zustehenden Möglichkeiten tatsächlich wahr! In den beiden vergangenen Wahlperioden hatten wir uns auch schon einiges erkämpft. Mein Eindruck war, dass wir diese Möglichkeiten nicht immer vollständig genutzt haben. Zu diesem Zweck müssen wir aber das auswärtige Handeln der Union in allen Aspekten besser in den Blick nehmen, und das erfordert allerdings, dass wir uns auch als Außenpolitiker gelegentlich von der Kapitänsbrücke des Ausschusses herunterbegeben in den Maschinenraum des Auswärtigen Dienstes, in seine Strukturen, in die Realitäten vor Ort, in die Programme und in die Vorschriften des Haushalts und die Regeln für das Personal.